Monsieur le Président, Monsieur le Président Macron, je suis vraiment déçue de ne pas avoir entendu dans votre discours ni dans vos réponses un seul mot sur l'égalité entre les hommes et les femmes en Europe. L'égalité entre les hommes et les femmes en Europe aujourd'hui vit de graves difficultés, que ce soit

Pas un mot à l'égard de cette discrimination. Alors, je vous donne une troisième chance, Monsieur le Président, de pouvoir dire, dans votre réponse, quelle sera la position de la France en ce qui concerne l'initiative de la Commission européenne sur l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sur les congés parentaux qui vont enfin permettre à ces pères et à ces mères d'assumer leur vie professionnelle mais également leur vie familiale et de donner ainsi tout l'épanouissement possible aux enfants européens.